Wszyscy uznajemy, że te 17 celów, które zostały wyznaczone w agendzie do roku 2030, to cele ważne. Ale wśród nich w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego i problemów społecznych są cele ważniejsze, bo niewątpliwie dostęp do wody, dostęp do żywności czy ewentualnie bezpieczeństwo, czy zwalczanie ubóstwa, to w niektórych krajach są to ważniejsze cele niż na przykład w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aby osiągnąć te cele musimy współpracować, współpracować nie tylko w obrębie Unii, ale przede wszystkim na forum międzynarodowym i dzielić się również swoimi doświadczeniami. To, na co chciałbym zwrócić uwagę jako jeden z kilku celów, to są również działania wewnątrz samej Unii, które będą dotykać całej gospodarki. W szczególności mogą się przyczynić do stworzenia na przykład nowych miejsc pracy czy nowych sposobów zagospodarowania surowców. To jest bioekonomia, innowacyjne podejście do surowców odnawialnych, w tym również żywności, ale również i energii, kwestia gospodarki w obiegu zamkniętym konieczna do efektywnego korzystania z zasobów, ale też konieczna po to, aby je wielokrotnie wykorzystywać, polityka energetyczna, która z jednej strony pozwoli na zabezpieczenie dostaw i wykluczenie ubóstwa, ale z drugiej strony będzie się przyczyniała do osiągnięcia celów klimatycznych czy też chociażby czystego powietrza. Wiemy też, jak ważna jest kwestia obszarów wiejskich, obszarów leśnych. One dostarczają wielu dóbr publicznych i nie może być takiej sytuacji, że mówimy, że rolnictwo jest mniej ważne, ono dostarcza tych dóbr, których czasami nawet sobie nie uświadamiamy.